Nikogo nie trzeba przekonywać, że narażenie pracowników na substancje rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy to kluczowy problem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dlatego zapewnienie wszystkim narażonym pracownikom kontroli zdrowia przez całe życie czy też włączenie reprotoksyn, czyli substancji działających szkodliwie na rozrodczość, w zakres dyrektywy jest w pełni zrozumiałe. Ważne też, by znać maksymalne wartości dopuszczalnych stężeń narażenia zawodowego dla benzenu, chlorku winylu, pyłów drewna twardego, ołowiu i jego związków nieorganicznych oraz azbestu.

Ważne, by monitoring tych substancji był wiarygodny, prawdziwy i porównywalny, by stale edukować pracowników w tej kwestii.